Il Parlamento ieri e lunedì ha discusso a lungo della questione siriana, condannando l'utilizzo delle armi chimiche ma esprimendo altresì la volontà che la politica europea possa essere protagonista per la costruzione della pace in Medio Oriente e nella martoriata Siria. Anche per quanto riguarda le risorse proprie, come ho detto al Consiglio, noi insistiamo sulla web tax perché riteniamo che sia giusto che chi non paga le tasse in Europa poi alla fine le paghi.